Señor Presidente, estamos aquí para hablar de la Estrategia de Seguridad Interior, adoptada en el primer semestre de 2010 bajo la Presidencia española de la Unión, que establece los retos, principios y directrices que deben regir la respuesta a las amenazas a la seguridad en Europa. La Estrategia aparece como una medida clave del Programa de Estocolmo

ayudando a desmantelarlas, previniendo atentados terroristas, fortaleciendo la ciberseguridad, asegurando la protección de las fronteras exteriores de la Unión y aumentando la resistencia ante los desastres naturales.

De todo ello hablamos en la propuesta de Resolución, pero lo cierto es que durante estos últimos meses también hemos venido trabajando mano con mano con la Comisión temporal CRIM, centrada específicamente en la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero y la corrupción, y es positivo que la Comisión Europea evalúe regularmente la estrategia y si es necesario actualizarla, así como que el Parlamento Europeo siga críticamente ese proceso de evaluación para indicar continuamente sus propias prioridades políticas. Lo hicimos el año pasado —lo hizo la ponencia de mi colega, la señora Borsellino— y lo estamos haciendo de nuevo hoy. Es el segundo informe de implementación estamos debatiéndolo se presta atención particular al tráfico de personas, a la criminalidad organizada itinerante, a la ciberdelincuencia, al extremismo violento y a los crímenes de odio. El informe pone de manifiesto que el crimen organizado continúa siendo una amenaza interna en la Unión, no solo contra la seguridad, sino también contra la economía europea y, por tanto, contra las perspectivas de superar esta crisis, y enumera medidas concretas, como la cuarta Directiva antiblanqueo, la Directiva sobre protección de los intereses financieros de la Unión, la llamada Directiva PIF, de la que tengo el honor de ser ponente, y la estrategia de la ciberdelincuencia. En definitiva, la Comisión LIBE quiere que la Comisión Europea sea proactiva en los campos de la lucha contra la criminalidad y en los terrenos más especializados el medio ambiente, los contrabandos, la formación para la mejora del control de las fronteras en las infraestructuras denominadas críticas, así como la dimensión judicial, es decir, la formación específica de la cultura jurídica europea y el establecimiento del paquete de derechos procesales. Pero hay algo más que ha cambiado, y es la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que involucra como nunca a este Parlamento Europeo y a la Comisión LIBE en el control democrático de la implementación de esa política, de manera que subrayamos la significación política y jurídica de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como vinculante, pero también el mandato de que la Comisión LIBE esté permanentemente informada y actúe en este terreno. Y, por eso, creemos que la Comisión Europea, cuando prepare la nueva Estrategia para 2014, debe tener en cuenta a la comisión, debe dialogar con la comisión y hacerle desempeñar un papel importante en la caracterización de la Estrategia. Y, por último, señalo que la Estrategia de Seguridad Interior se adentra frecuentemente en la competencia de los Estados miembros y es, por eso, importante que el Parlamento Europeo trabaje estrechamente con los Parlamentos nacionales, como venimos haciendo regularmente cada seis meses. En la propuesta de Resolución de la Comisión LIBE reiteramos esta idea de establecer conferencias interparlamentarias conjuntas con los Parlamentos nacionales en una suerte de ciclo parlamentario europeo que incluya el informe anual sobre el estado de implementación de la Estrategia de Seguridad Interior al final de cada periodo.